Oni mijenjauju Uredbu Vijeća o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje suglasnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

Smatram opravdanim što o ovoj točki raspravljamo na plenarnoj sjednici, uvažavajući činjenicu da će se tijekom ove godine ona ocijenjivati, kao i buduća regulacija kontrole kako bi se uskladila s zajedničkom ribarskom politikom. Smatram da su prema prijedlogu izvjestiteljice Komisiji dodijeljene ispravne ovlasti nad stavkama iz zajedničke ribarstvene politike, koje će biti klasificirane kao provedbeni akti. Također se nadam da će budući akti Komisije biti prilagođeni potrebama ribara diljem Unije te da će uvažavati specifičnosti koje su rezultat dugogodišnje tradicije u zemljama članicama. Iz tog razloga podržavam stav da Europska komisija podnese izvješće nakon tri godina od stupanja ovog prijedloga na snagu.